á lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta um stimpilgjald með síðari breytingum frumvarp þetta er lagt fram í kjölfar þess að

endurrit úr gerðabók um aðfararbeiðni og framkvæmd fjárnáms eigi sér ekki fullnægjandi lagastoð innheimta stimpilgjalds á fjárnámsendurrit endurrit úr gerðabók um kyrrsetningu og um löggeymslu hefur tíðkast um langt skeið á grundvelli ákvæðis fyrstu málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laga um stimpilgjald og er gjaldið fimmtán krónur fyrir hvert byrjað þúsund af fjárhæð skuldar fjármálaráðuneytið hefur litið svo á að fyrirmæli í fyrstu málsgrein fimmtu grein laganna um að stimpilskylda skjals réðist af þeim réttindum sem það veitir en ekki af nafni þess eða formi fæli í sér að krafa sem tryggð væri með fjárnámi kyrrsetningu eða löggeymslu yrði samkvæmt efni sínu að fullu lögð að jöfnu við tryggingarbréf samkvæmt fyrstu málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laganna vegna framkomins álits umboðsmanns alþingis þykir rétt að taka af öll tvímæli um heimildir í lögum til innheimtu stimpilgjalds af fjárnámsendurritum endurritum kyrrsetningargerða og löggeymslu með frumvarpi þessu sem felur í sér breytingar að formi til og leiðir ekki til aukinnar gjaldtöku er nýjum málslið bætt við fyrstu málsgrein